frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um málshöfðun gegn ráðherrum flutningsmenn eru háttvirtir þingmenn atli gíslason lilja rafney magnúsdóttir sigurður ingi jóhannsson eygló harðardóttir og birgitta jónsdóttir í ályktuninni segir að alþingi álykti að samkvæmt fjórtándu grein stjórnarskrá lýðveldisins íslands samanber þrettándu grein laga um landsdóm númer þrjú nítján hundruð sextíu og þrjú ber að höfða sakamál fyrir landsdómi gegn eftirtöldum ráðherrum í öðru ráðuneyti geirs h haarde vegna refsiverðrar háttsemi þeirra í embættisfærslu sinni á árinu tvö þúsund og átta gegn fyrrverandi forsætisráðherra og oddvita sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn geir hilmari haarde gegn fyrrverandi utanríkisráðherra oddvita samfylkingarinnar í ríkisstjórn ingibjörgu sólrúnu gísladóttur gegn fyrrverandi fjármálaráðherra árna matthíasi mathiesen og gegn fyrrverandi viðskiptaráðherra björgvini guðna sigurðssyni kæruatriðin eru eftirfarandi og í flestu sambærileg um alla þá sem hér er lagt til að verði ákærðir málið er höfðað á hendur geir h haarde fyrrverandi forsætisráðherra fyrir brot framin á tímabili frá febrúar tvö þúsund og átta fram í októberbyrjun sama ár af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi aðallega fyrir brot gegn lögum um ráðherraábyrgð númer fjögur nítján hundruð sextíu og þrjú en til vara fyrir brot gegn hundrað fertugasta og fyrstu grein almennra hegningarlaga númer nítján nítján hundruð fjörutíu þingsályktuninni er skipt í tvo kafla að því er varðar alla þá einstaklinga sem hér koma við sögu og í kafla fimm eru talin upp fimm kæruatriði gagnvart fyrrverandi forsætisráðherra fyrstu fyrir að hafa sýnt af sér alvarlega vanrækslu í starfsskyldum sínum sem forsætisráðherra andspænis stórfelldri hættu sem vofði yfir íslenskum fjármálastofnunum og ríkissjóði hættu sem honum var eða mátti vera kunnugt um og hefði getað brugðist við með því að beita sér fyrir aðgerðum löggjöf útgáfu almennra stjórnarfyrirmæla eða töku stjórnvaldsákvarðana á grundvelli gildandi laga í því skyni að afstýra fyrirsjáanlegri hættu fyrir hönd íslenska ríkisins annars fyrir að hafa látið undir höfuð leggjast að hafa frumkvæði að því annaðhvort með eigin aðgerðum eða tillögum um þær til annarra ráðherra að innan stjórnkerfisins væri unnin heildstæð og fagleg greining á fjárhagslegri áhættu sem ríkið stóð frammi fyrir vegna hættu á fjármálaáfalli þriðja

minnkuðu efnahagsreikning sinn eða einhverjir þeirra flyttu höfuðstöðvar sínar úr landi fjórði fyrir að hafa ekki fylgt því eftir

aðkomu ríkisins fimmta fyrir að hafa vanrækt að gæta þess að störf og áherslur samráðshóps stjórnvalda um stjórn fjármagnsstöðugleika og viðbúnað sem stofnað var til á árinu tvö þúsund og sex væru markvissar og skiluðu tilætluðum árangri þetta síðasta kæruatriði á einvörðungu við fyrrverandi forsætisráðherra í tvo kafla er tilgreint eitt kæruatriði og það er fyrir að hafa á framangreindu tímabili látið farast fyrir að framkvæma samkvæmt fyrirskipað sautjándu grein stjórnarskrá lýðveldisins íslands um skyldu til að halda ráðherrafundi um mikilvæg stjórnarmálefni á þessu tímabili var lítið fjallað á ráðherrafundum um hinn yfirvofandi háska ekki var fjallað formlega um hann á ráðherrafundum og ekkert skráð um þau efni á fundunum var þó sérstök ástæða til þess einkum eftir fund þeirra ingibjargar sólrúnar gísladóttur árna m mathiesen og formanns bankastjórnar seðlabankans sjöunda febrúar tvö þúsund og átta eftir fund hans og ingibjargar sólrúnar gísladóttur með bankastjórn seðlabankans fyrsta apríl tvö þúsund og átta og í kjölfar yfirlýsingar sænsku dönsku og norsku seðlabankanna sem undirrituð var fimmtánda maí tvö þúsund og átta forsætisráðherra átti ekki frumkvæði að formlegum ráðherrafundum um ástandið né heldur gaf hann ríkisstjórninni sérstaka skýrslu um vanda bankanna eða hugsanleg áhrif hans á íslenska ríkið kæruatriði í fyrra kaflanum þykja varða við b lið tíundu greinar ráðherraábyrgðarlaga en til vara við hundrað fertugasta og fyrstu grein almennra hegningarlaga kæruatriðið í öðrum kafla þykir varða við c lið áttundu grein laga númer fjögur nítján hundruð sextíu og þrjú en til vara við hundrað fertugasta og fyrstu grein almennra hegningarlaga í öðru lagi er málið höfðað gegn ingibjörgu sólrúnu gísladóttur fyrrverandi utanríkisráðherra með sama hætti og ég rakti í inngangi varðandi fyrrverandi forsætisráðherra þar er ákært fyrir sömu brot en bætt við til þrautavara fyrir brot gegn hundrað fertugasta og fyrstu samanber tuttugustu greinar almennra hegningarlaga eins og segir þar ranglega þar á að standa tuttugasta og aðra grein þrautavarakrafan snýr að hlutdeildarbroti í hundrað fertugasta og fyrstu grein almennra hegningarlaga verði einhverjir aðrir ráðherrar dæmdir fyrir þessa varakröfu kemur hlutdeildarkrafan til álita ella ekki þessi þrautavarakrafa á aðeins við í tilviki fyrrverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi fjármálaráðherra í fyrsta kafla kæruatriða varðandi hana eru talin upp sömu atriði og varðandi fyrrverandi forsætisráðherra að undanskildum samráðshópnum og orðalagið varðandi icesave reikningana er örlítið annað þar stendur ekki fyrir að hafa fylgt eftir heldur stendur fyrir að hafa ekki fullvissað sig um að unnið var með virkum hætti þar er önnur röng tilvísun í tuttugustu greinar almennra hegningarlaga í þrautavarakröfunni en það verður leiðrétt milli fyrstu og annarrar umræðu í öðrum kaflanum eru nákvæmlega sömu kæruatriðin og varðaði fyrrverandi forsætisráðherra í þriðja lagi er málið höfðað gegn fyrrverandi fjármálaráðherra árna m mathiesen á sömu forsendum og ég hef rakið og þar er gerð sama þrautavarakrafa sem ég lýsti varðandi fyrrverandi utanríkisráðherra í fyrsta liðnum eru sömu kæruatriði fyrir utan samráðshópinn

tilviki fyrrverandi forsætisráðherra í öðrum kaflanum varðandi brot á sautjándu grein stjórnarskrárinnar er kæruatriðið algerlega sambærilegt gagnvart kæruatriði fyrrverandi forsætisráðherra í fjórða lagi er málið síðan höfðað gegn björgvini g sigurðssyni fyrrverandi viðskiptaráðherra á sömu forsendum og ég rakti undir umfjöllun minni um fyrrverandi forsætisráðherra

sömu kæruatriði að undanskildum

orðað í öðrum kafla varðandi sautjándu grein stjórnarskrárinnar varðandi fyrrverandi viðskiptaráðherra er sama kæruatriðið en það er orðað örlítið öðruvísi þegar vísað er til þeirra tilvika sem átti að gefa fyrrverandi viðskiptaráðherra tilefni til að kalla saman ríkisstjórnarfund um mikilvæg stjórnarmálefni segir í textanum að það hafi verið sérstök ástæða til þess fyrir fyrrverandi viðskiptaráðherra einkum í ljósi upplýsinga sem hann fékk á fundi samráðshóps stjórnvalda um fjármálastöðugleika og viðbúnað og í kjölfar funda hans með alistair mcdarling í london annan september tvö þúsund og átta fyrsti kafli allra kæruliða vísar til að brotin hafi verið b liður tíundu greinar en í öðrum kaflanum er það c liður áttundu greinar eins og ég hef áður rakið alþingi gerir þær kröfur að fyrrverandi ráðherra verði dæmdur til refsingar og greiðslu sakarkostnaðar að mati landsdóms samkvæmt fertugustu og sjöttu grein laga um landsdóm ég tek það fram að þessari þingsályktun fylgir ítarleg greinargerð og er vísað til hennar sjöunda bindi skýrslu rannsóknarnefndar alþingis um nánari rök og skýringar fyrir þingsályktun þessari vík ég nú að rökstuðningi og þar mun ég einkum styðjast við mjög ítarlega greinargerð með þingsályktunartillögunni sem færir á tuttugu og þremur blaðsíðum og taka fyrir helstu áhersluatriði með meiru

þar er rakið að nefndin hafi haldið frá fimmtándu janúar fjölda funda sem ég vík betur að síðar hvert umfjöllunarefnið var þar er vísað til þess hvaða sérfræðingar hafi komið að sem starfsmenn nefndarinnar sem leitað var til og þeir unnu fyrir nefndina voru ekki á þessum tíma þessum sérfræðingum starfsfólki alþingis og sérstaklega riturum á nefndasviði vil ég þakka kærlega fyrir vel unnin störf ég ítreka það við erum öll í nefndinni afar þakklát fyrir aðkomu þeirra þó að niðurstaða okkar hafi leitt í þrjár misvísandi áttir ég ætla bara að segja það hér að í þessari vinnu frá fimmtándu janúar á þessum fimmtíu og fjórum fundum var velt við hverjum einasta steini margsinnis öllum vafaatriðum svarað og þar fram eftir götunum ég verð líka að minna háttvirtir þingmenn á þá þungbæru skyldu sem á okkur hvílir og er mér ekki auðvelt þvert á móti það hefur aldrei verið mér auðvelt né neinum þingmanna í þingmannanefndinni við höfum tekið þetta sem miklu alvörumáli en samkvæmt stjórnarskránni segir að alþingi geti kært ráðherra fyrir embættisverk þeirra stjórnarskráin felur þannig alþingi að taka afstöðu til þess hvort kalla eigi ráðherra til ábyrgðar fyrir embættisrekstur þeirra á grundvelli laga um ráðherraábyrgð hvort sem okkur líkar betur eða verr þetta eru skyldustörf okkar

lögbundin skylda og þess vegna segi ég það af því að ég hef heyrt því fleygt að menn vilji vísa málinu til allsherjarnefndar það er lögbundin skylda að þingmannanefndin fjalli um málið ég vil líka taka fram að með skipun nefndarinnar sem fór fram þrítugasti desember tvö þúsund og níu var fyrningarfrestur rofinn þannig að til skoðunar komu ráðherrar sem sátu í ríkisstjórninni frá fyrsta

fyrsta janúar tvö þúsund og sjö að ræða en við erum að horfa á refsiskilyrðin stórfellt gáleysi eða ásetning og það var mat þingmannanefndarinnar að slík refsiskilyrði og réttarfarsskilyrði hafi ekki verið fyrir hendi fyrr en eftir sjöunda febrúar tvö þúsund og átta svo menn hafi það í huga ég verð frú forseti og tel fulla ástæðu til þess að greina frá verklagi og vinnu nefndarinnar frá fimmtándu janúar þar til hún skilaði af sér skýrslu sinni síðastliðinn laugardag og henni var útbýtt hér á þingi strax á fyrsta fundi nefndarinnar var ákveðið að fara ítarlega yfir lagagrunninn það er lög um ráðherraábyrgð og landsdóm kanna ítarlega bæði réttarfarsskilyrði og refsiskilyrði og leita eins ítarlega og kostur væri svara sannana og unnt væri með aðstoð sérfræðinga við hugsanlegum spurningum bæði efnislegum og formlegum sem sneru að þessum fyrrnefndu lögum

tæmt það gjörsamlega og ég verð að segja líka af gefnu tilefni að það var unnið í samvinnu og eindrægni í nefndinni og það var engin ákvörðun tekin varðandi sérfræðiaðstoð og annað án þess að nefndin væri samdóma um þá leið sem við værum að feta á hverjum tíma það var bara þannig það er skemmst frá því að segja að eftir ítarlega umfjöllun þingmannanefndarinnar með aðstoð fjölda sérfræðinga sem aðallega áttu við okkur munnleg viðtöl og þar til skýrsla nefndarinnar var birt tólfta apríl var það niðurstaða nefndarinnar að leggja til grundvallar við vinnu þingmannanefndar gildandi lagaramma um ráðherraábyrgð og landsdóm það varð niðurstaða nefndarinnar að breyta ekki lögum það var ekki talið tilefni til lagabreytinga og ég hygg að nefndin hafi verið samhljóða um það vel að merkja þessi skoðun á réttarfarsskilyrðum og refsiskilyrðum varð mun ítarlegri og það var farið mun dýpra í saumana vegna þess að nefndinni gafst aukalega tveggja mánaða ráðrúm skýrsla rannsóknarnefndarinnar átti að liggja fyrir áttunda febrúar tvö þúsund

gerðar að umræðuefni við fórum ítarlega yfir það okkur gafst færi á að leita til fleiri sérfræðinga kalla þá á fundi nefndarinnar um helstu álags efni og ég minni á að verklagsreglurnar voru samþykktar í mars eftir ítarlegar umræður og birtar þar var talað um trúnað eftir útgáfu skýrslu rannsóknarnefndarinnar tólfta apríl þegar niðurstöður hennar um vanrækslu þriggja fyrrverandi ráðherra í skilningi laga númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og átta lágu fyrir var enn og ítrekað fjallað um hugsanlega refsiábyrgð í skilningi ráðherraábyrgðarlaganna voru sérfræðingar kallaðir á fundi nefndarinnar og þau gáfu henni munnleg álit og svöruðu spurningum í maí tvö þúsund og tíu var komið í ljós í ljósi alvarlegrar háttsemi sem lýst er í skýrslu rannsóknarnefndarinnar og með hliðsjón af niðurstöðu skýrslunnar um vanrækslu að fullt tilefni væri til að draga þá ályktun að það kynni að vera fyrir hendi ráðherraábyrgð nefndin tók ekki afstöðu en hún kynni að vera fyrir hendi nefndin ræddi þessar niðurstöður ítarlega og samþykkti síðan samhljóða að leita til fjögurra sérfræðinga um minnispunkta það var samdóma álit í nefndinni um hverjir það skyldu vera einnig var öllum ráðherrum sem höfðu átt sæti í ríkisstjórn frá fyrsta janúar tvö þúsund

þingmannanefndin væri að skoða hugsanlega ráðherraábyrgð þeir vissu það fyrir fram og það var vísað sérstaklega til gagna þar að lútandi þegar þessi fjögur álit voru lögð fram um miðjan júní varð niðurstaðan sú að þrír sérfræðingar töldu réttarfarsskilyrðum og refsiskilyrðum ráðherraábyrgðarlaga og landsdómslaga fullnægt einn þeirra hafði miklar efasemdir um það og það var í ljósi þess að beint orsakasamhengi hafði ekki verið milli vanrækslu í skilningi rannsóknarnefndarinnar og þess fjármálaráðherra sem var ég vík að því síðar þessari niðurstöðu fjalla um hana síðar til stóð að taka afstöðu til ráðherraábyrgðarinnar í júní að beiðni ákveðinna fulltrúa í nefndinni en það kom fram tillaga um að því yrði frestað og nefndin var sammála um það og að það yrði leitað til þriggja sérfræðinga um að semja drög að þingsályktun þannig að fyrir nefndinni lægju kæruatriði kröfugerð og rökstuðningur og við gætum séð fyrir okkur á blaði hvernig þessu væri stillt upp þessi drög voru unnin af sérfræðingum í júlí ágúst og lögð fyrir nefndina sautjánda ágúst tvö þúsund og tíu fundað var í framhaldinu með sérfræðingum enn fór svo að hluti nefndarmanna treysti sér ekki til að taka endanlega afstöðu til málsins og óskaði eftir áliti nýs sérfræðings sem fékk í hendur fyrra álit og drögin að því ég féllst fúslega á það ég vildi velta öllum steinum aftur og aftur og ég vil líka taka fram að allar tillögur um þá sérfræðinga sem komu til greina á þessum tíma

og láta hann skoða málið sem hafði verið mótfallinn þessu það var ekki ég lagði fram þá hugmynd það varð ekki úr því heldur var kallaður til fjórði sérfræðingurinn öllu heldur sá fimmti ég ítreka það að nefndarmenn höfðu frjálst val til að kalla til þá sérfræðinga sem þeir vildu ég stóð ekki í vegi fyrir neinum óskum þar að lútandi þvert á móti ég lá undir ámæli stundum fyrir það að ganga of langt í að verða við óskum sumra úr báðum áttum ég bara fór og tók allar ábendingar til greina það er skemmst frá því að segja að þessi síðastnefndi sérfræðingur féllst á að réttarfarsskilyrðum og refsiskilyrðum væru til staðar að fullnægt væri þeim skilyrðum hann gerði hins vegar fyrirvara hann sagði að hann gerði fyrirvara við skýrleika kæruaðferðar að hann yrði skýrður bæði hvað varðaði meint brot á b lið tíundu greinar og meint brot á c lið áttundu greinar varðandi stjórnarskrána og setti fram ekki bara gagnrýni á það heldur gerði

að þingsályktunartillagan stæðist fyllilega við þessum athugasemdum var brugðist og leiðréttingar gerðar á upphaflegum drögum að þingsályktunartillögunni viðeigandi breytingar á fyrri tillögu sem sé fjórir af fimm sérfræðingum nefndarinnar sem nefndin leitaði til töldu það sem komið var fram í málinu nægilegt og líklegt til sakfellis og þeir töldu að réttarfarsskilyrðum og refsiskilyrðum væri fullnægt einn af þessum fimm sérfræðingum var ósammála þeim sérfræðingum og ég mun víkja betur að áliti hans síðar álit hans vék eingöngu að b lið tíundu grein vel að merkja þetta var sérfræðiráðgjöfin og allir sérfræðingarnir tóku fram að þetta væri ráðgjöf endanleg ákvörðun væri í valdi þingmannanefndarinnar þann kaleik gátu þeir ekki tekið af þingmannanefndinni og það er hárrétt það er þingmannanefndarinnar að taka hina endanlegu afstöðu auðvitað með hliðsjón af ráðgjöfinni það var ekki sérfræðinganna að taka ákvörðunina það hafa fimm af níu nefndarmönnum gert varðandi fjóra ráðherra og tveir varðandi þrjá ráðherra fulltrúar sjálfstæðisflokksins í nefndinni skiluðu ég má segja auðu þeir tóku hvorki afstöðu með niðurstöðu rannsóknarnefndar um vanrækslu né á móti og þeir fóru ekki millileið að minnsta kosti ekki með formlegu áliti þar að lútandi en ég hygg að öllum þeim sjónarmiðum sem sjálfstæðisflokkurinn setti fram í nefndinni og hafa komið fram síðar sé svarað í þessari greinargerð og ég mun víkja að í ræðu minni og síðan í lokaræðu og ef til vill í andsvörum að lokum um þessa vinnu verklags þingmannanefndarinnar ég segi að flutningsmenn þingsályktunartillögunnar hefðu aldrei staðið að ályktun um málshöfðun gegn fyrrverandi ráðherrum ef álit sérfræðinganna hefðu verið misvísandi með þeim hætti að tvö til þrjú hefðu verið með eða á móti aldrei ég verð líka að segja að við þessa vinnu byggi ég á reynslu minni ég var á sínum tíma í kringum árið nítján hundruð níutíu saksóknari í mjög stórum og erfiðum sakamálum varðandi

fyrirtækið þýzk íslenzka og tögg þar sem ég var sérstakur saksóknari í málinu þannig að ég hef einhverja þekkingu sjálfur á þessu og byggði á henni við þetta mál ég vík þá næst frú forseti að hef lokið máli mínu um þetta verklag nefndarinnar og vinnulag og ég vil ítreka að um málsmeðferðina varð aldrei ágreiningur innan nefndarinnar það var alltaf komist að málefnalegri niðurstöðu í sáttinni þannig var hinn rauði þráður vinnunnar næst vil ég víkja að greinargerðinni á blaðsíðu sex til tuttugu og fjögur og fyrst er þar til að taka á blaðsíðu sex sem er skýrsla rannsóknarnefndarinnar og tengsl hennar við ákvörðun um málshöfðun ég verð að segja hér skýrsla rannsóknarnefndar alþingis er ítarleg markviss og afgerandi og í niðurstöðum hennar hefur verið tekið tillit til andmæla þeirra sem flutningsmenn leggja til að ákærðir verði það er óhjákvæmilegt samanber þrettándu grein laga um landsdóm að taka ákvörðun um málshöfðun á hendur ráðherra eða ráðherrum á grundvelli þeirrar greinar og þess sem segir í skýrslu rna og þeirra gagna sem þingmannanefndin hefur aflað og reka síðan sakamál á grundvelli réttarfarsákvæða landsdómslaganna ég vil ítreka það og það er meginreglan sem menn verða að hafa í huga í þessum reglum að sönnunarfærslan fer fram fyrir dóminum þar eru réttindin tryggð sönnunarfærsla fer ekki fram í yfirheyrslu fyrir lögreglunni eða í hugsanlegum bréfaskriftum eða yfirheyrslum fyrir þingmannanefnd nei sönnunarfærslan fer fram fyrir dómi þar eru réttindi og skyldur sakborninga tryggð í hvívetna eins og kunnugt er komst rannsóknarnefndin að þeirri niðurstöðu að þrír þessara einstaklinga hefðu sýnt af sér vanrækslu

við úrvinnslu og niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar um vanrækslu auk þess skiptir aðgreining málefnasviðs minna máli þegar refsiábyrgð er ákvörðuð ég verð líka að geta þess hér og það kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar ég í greinargerðina enn fremur um almenn refsiskilyrði refsiábyrgðar á blaðsíðu sjö í kafla þrjú tvö um flokkun embættisbrota í lögum er fjallað á blaðsíðu sjöunda lögin um ráðherraábyrgð eru sérlög á sviði refsiréttar rétt eins og landsdómslögin eru sérlög og ganga framar sem slík öðrum lögum það varð álit einhverra sérfræðinga sem við leituðum til að sú lagasmíð sem okkar færasti stjórnskipunarfræðingur á tuttugustu öldinni ólafur jóhannesson fyrrverandi ráðherra þingmaður og prófessor við lagadeild háskóla íslands taldi þessi sérlög umfram mörg önnur sérlög að þau væru mjög vönduð að allri gerð ítarleg og með sjálfstæðar verknaðarlýsingar á háttsemi og ábyrgðin tekur bæði til athafna og vanrækslu brot framin ábyrgðin tekur bæði til athafna og vanrækslu brota framinna af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi og verknaðarlýsingin er þrenn konar og þau eru útfærð í áttunda til tíundu grein laganna það er brot á stjórnarskránni samkvæmt áttundu til tíundu greinar síðan er formbrot það að halda ekki fund ef tilefni er til og kallast samhverft brot ég vík að því síðar síðan brot á tíundu grein að stofna hagsmunum ríkisins í fyrirsjáanlega hættu það er svokallað hættubrot í kafla þrjú fjögur eru verknaðarlýsingar laga númer fjögur nítján hundruð sextíu og þrjú og hlutræn refsiskilyrði nefnd það má ráða af skýrslu rannsóknarnefndar alþingis að það séu fyrst og fremst athafnaleysisbrot sem komi til skoðunar varðandi hugsanlega refsiábyrgð fyrrverandi ráðherra athafnaleysi birtist í margvíslegu formi og á ýmsum stigum í ráðherraábyrgðarlögum skipar athafnaleysi jafnháan sess og athafnir í hundrað fimmtíu og eina grein hegningarlaga er lögð refsiábyrgð við háttsemi sem einkennist fyrst og fremst af athafnaleysi en kann að vera sambland af athöfnum og athafnaleysi það er sem sé byggt á ákvæðum c liðar áttundu greinar og b lið tíundu greinar það hefur verið gagnrýnt að tíundu greinar fullnægi ekki skilyrðum um nákvæmni verknaðarlýsingar sú gagnrýni beinist eingöngu að a lið tíundu greinar í góðri grein eftir robert spanó prófessor færir hann fullnægjandi og mjög þétt rök að því skýrleiki c liðar áttundu greinar og b liðar tíundu greinar sem hér er til umfjöllunar er hafinn yfir vafa það er enginn sérfræðingur eða fræðimaður sem ég hef lesið eða skoðað eða komið á fund nefndarinnar sem heldur öðru fram nú eitt aðalatriðið sem ég bið þingheim að leggja eyrun vel við það er um að ræða í lögfræðinni í refsirétti þrjá meginflokka afbrota eftir því hvenær brot telst fullframið hvenær eru refsiskilyrðin komin það er þar talað um tjónsbrot hættubrot og samhverf brot í stuttu máli felst munurinn á því að við tjónsbrot þarf að sýna fram á að verknaðurinn haft í för með sér tilteknar afleiðingar tjón til dæmis eignaspjöll eða fjársvik við hættubrot er ekki lögð áhersla á afleiðingar verknaðar heldur hættueiginleika hans tjón þarf ekki að hafa orðið að verknaði heldur nægilegt að sýna fram á að við tiltekinni hættu er ekki brugðist af ásetningi eða gáleysi eftir því hvað lög áskilja með samhverfu broti er verknaður lýstur refsiverður án tillits til afleiðinga eða hættueiginleika öll áhersla liggur á verknaðinum sjálfum bein athafnaleysisbrot eru því samhverf breytir engu í því broti hvort tjón hlýst af þessari háttsemi eða ekki um samhverf brot er það að ræða að það er bara að bregðast þeim skyldum sem lagðar eru á það er skyldan hins formlega skylda var að boða til ríkisstjórnarfunda um mikilvæg stjórnarmálefni það eitt að gera það ekki burtséð frá því hvort hætta sé fyrir hendi eða ekki skiptir ekki máli refsiverð háttsemi felst jafnt í athöfnum sem athafnaleysi og þeim er í ráðherraábyrgðarlögum lýst ýmist sem samhverfum brotum eða hættubrotum umræddir stafliðir í ákvæðum áttunda og níundu grein lýsa beinum athafnaleysisbrotum það er samhverfum brotum en tíundu greinar hættubrotum til þess að slíkt hættubrot teljist framið eru skilyrði það er vitneskjan það þarf að sýna fram á eftirtalin atriði a tilvist hættunnar að hættan sé fyrir hendi b að hættan hafi verið fyrirsjáanleg frá almennu sjónarmiði það er fyrir fram sýnileg af manni í sporum ráðherra óháð því hvort hlutaðeigandi ráðherra hefur í raun gert sér grein fyrir hættunni eða ekki c að hlutaðeigandi ráðherra hafi haft vitund um hættuna þessi vitund er ekki bara vissi í refsirétti heldur hvað hann mátti vita ef hann aflaði sér upplýsinga það verður ekki til refsileysis að halda frá sér upplýsingum að maður mæti ekki á stjórnarfund eða eitthvað slíkt stjórnarmenn bera ábyrgð það að gera ekki neitt veldur ábyrgð d að ráðherrann hafi ekki brugðist við hættunni þótt honum hefði verið það unnt séu öll þessi fjögur skilyrði fyrir hendi er um ásetningsbrot að ræða ella stórkostlegt gáleysi það að halda ekki ríkisstjórnarfund er formbrot þegar ljóst var að það var mikilvægt tilefni til eins og ég hef rakið þegar ég las upp ákæruliðina þau tilvik sem komu upp þar með er brotið fullframið kem ég nú að því að einn sérfræðinganna segir og þar vísar hann í blaðsíðu tvö hundruð áttatíu og átta í sjöunda bindi skýrslu rannsóknarnefndar alþingis ég ætla að flestir geti fallist á undirstrikuðu fullyrðinguna meðal annars með hliðsjón af henni hef ég miklar efasemdir um að réttmætt sé að ákæra ráðherrana setningin sem vísað er til og strikað er undir er svohljóðandi í skýrslunni með leyfi frú forseta hvorki rannsóknarnefndin né aðrir aðilar geta fullyrt um að beint orsakasamhengi sé milli vanrækslu um slík atriði og þess fjármálaáfalls sem hér varð haustið tvö þúsund og átta né slegið því föstu hver innbyrðis þýðing hennar hinna samverkandi þátta sem leiddi til þess hafi verið reyndar hef ég ekki lesið fyrri tilvísunina þar sem rannsóknarnefndin lýsir öðrum sjónarmiðum þetta er svolítið slitið úr samhengi þarna þarna er háttvirtur sérfræðingur að vísa til hættubrota hann er ekki að tala um samhverf brot ég vil líka nefna að það kemur fram í ábendingum þórðar björnssonar fyrrverandi ríkissaksóknara sem hann reit þegar hann lét af í tuttugasta og fimmta ára afmæli ríkisskattstjóra hann segir að ákæruvaldið geti gert rétt í því að höfða mál ef það telur nauðsynlegt vegna almannahagsmuna að bera undir dómsmál álitaefni refsilöggjöf eða réttarfari þó að sýkna manns geti eins verið sennileg og sakfelling ég verð líka að vísa til ummæla ólafs jóhannessonar varðandi ráðherraábyrgðina af hverju notum við ekki bara hundrað fertugasta og fyrstu grein almennra hegningarlaga um vanrækslu ólafur segir í greinargerð með ráðherraábyrgðarlögunum með leyfi frú forseta sýnist því þrátt fyrir allt vera þörf á sérstökum ráðherraábyrgðarlögum þar sem hegning er lögð við þeim brotum sem óttast má af ráðherra sérstaklega og ákvæði almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi ná ekki til svo mörg voru þau orð ólafs ég vil segja það líka varðandi tjónið að það blasir líka við að tjón hafi orðið hvernig er með icesave í hollandi sem opnað var eftir miðjan apríl hvernig var með stórfelldar úttektir eigenda út úr bönkunum í formi lána sumarið tvö þúsund og átta hvernig er með peningamarkaðssjóðina ég spyr af hverju voru bönkunum ekki skipaði tilsjónarmenn í febrúar þá hefðum við komið í veg fyrir helftina af því tjóni sem helltist yfir ríkissjóð í kafla þrjú fjögur á blaðsíðu níu er gerður samanburður á hegningarlagaákvæðum og í kafla þrjú fimm saknæmisskilyrði það er ásetning eða stórkostlegt hirðuleysi til ásetnings telst ekki aðeins vitneskja um aðstæður aðsteðjandi hættu eða hættulegar aðstæður heldur og ef ráðherra telur víst að hættan sé fyrir hendi eða hann

starfsskyldu sinni þessi lýsing miðast við samhverft brot eða hættubrot og þau eru þarna uppfyllt fullkomlega í fjórða kafla er fjallað um réttarfarsatriði í landsdómi og vísað i hundrað fertugasta og fimmtu grein um skyldur ákæranda þegar hann hefur fengið gögn máls í hendur metur það hvort nægilegt og líklegt sé fram komið til sakfellis ef svo er sé svo er skylt að ákæra sérfræðingar okkar fjórir töldu þessu efnislega skilyrði fullnægt þessi saksóknarregla er auðvitað matskennd og forsögn um líkur á sakfellingu í dómi er sérstaklega óviss þegar um sjaldgæf eða óvenjuleg sakarefni er að ræða eins og hér um háttar sérfræðingarnir benda líka á almannahagsmunina sem ég rakti eftir ólaf jóhannesson en sérfræðingar bentu líka á annað atriði þessa einstaklingsbundnu hagsmuni það að fá úrlausn mála sinna og endanlega afstöðu fyrir dómi það að vera hreinsaðir fyrir dómi eða ekki þeir nefndu það ég bið háttvirtan þingmann að leyfa mér að klára þessa ræðu ég hef mjög knappan tíma og ég mun svara í andsvörum og taka þátt í umræðunni hér enn er ítrekað vísað í hundrað og níunda til hundrað og tólf um sönnunarfærslu fyrir dómi það álitaefni hefur auðvitað komið upp að ráðherrar

grunaðs vegna þess að þingmannanefndin hefur ekki haft þær heimildir til yfirheyrslu ákvörðun um að sækja ráðherra til sakar eða ekki byggist því á því sem kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar athugasemdir ráðherra til nefndarinnar samanber bréf til þeirra enda þótt þeir hafi notið andmælaréttar verður því svo sem ekki jafnað til formlegrar yfirheyrslu en ákvæði landsdómslaga koma beinlínis í veg fyrir að hundrað fertugasta og fimmtu grein laga um meðferð sakamála geti gilt um þetta hvað sögðu sérfræðingarnir okkar framangreind tilhögun í þessum sérlögum brýtur ekki gegn grundvallarmannréttindum meðal annars um sakleysi grunaðs manns uns sekt hans er sönnuð og vísa þar til önnur málsgrein sjötugustu grein stjórnarskrárinnar og annarri málsgrein sjöttu grein mannréttindasáttmála evrópu aðalatriðið er að dómur landsdóms er reistur á sönnunargögn sem eru færð fram við meðferð málsins þessi háttur er í samræmi við meginreglur í hundrað og elleftu greinar um meðferð sakamála ég verð að segja það hér varðandi þetta líka að í landsdómslögunum er gert ráð fyrir því ef þessi ályktun verður samþykkt að það fari fram af hálfu sérstaks saksóknara alþingis öflun sönnunargagna þar með vitnaleiðslur og þar með annað í þeim dúr til aðstoðar saksóknaranum er fimm manna þingmannanefnd komi fram við þessa rannsókn málsins áður en málið er þingfest fyrir landsdómi að einhverjum kæruatriðum er ofaukið eða hreinlega einhverjum ákærða er ofaukið er þessari fimm manna þingmannanefnd í lófa lagið að leggja fram nýja þingsályktun ég minni á það líka að það er tekið sérstaklega fram í landsdómslögunum í þrítugustu greinar að það skal gefið út sérstakt ákæruskjal eftir að þessari sönnunaröflun sérstaks saksóknara er lokið þar leggur hann meðal annars fram nafnaskrá þeirra sem leiða á fyrir og það er gert ráð fyrir að sérstakur saksóknari geti verið með yfirheyrslu áður en ákæruskjalið er gefið út og vel að merkja landsdómur sker úr öllum vafa og ágreiningsefnum ég vil minna á það sem ég sagði áðan að öllum ráðherrum var sent bréf þau voru eins til þeirra þriggja ráðherra sem voru taldir berir að vanrækslu og þar er vísað til þess síðan segir í bréfinu með leyfi frú forseta við mat á ráðherraábyrgð er þingmannanefndin ekki bundin af niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar og vill með bréfi þessu gefa yður kost á að koma athugasemdum að

verði lagt til grundvallar niðurstöðu nefndarinnar þetta voru samhljóða bréf allra réttinda gætt og bréfið til ingibjargar sólrúnar gísladóttur liggur líka fyrir en það er aðeins öðruvísi orðað en að meginstefnu til er henni gefinn kostur á að tjá sig um það atriði að þingmannanefndin sé að meta hugsanlega ráðherraábyrgð það er auðvitað eitt sem svo kemur til viðbótar en ég tel að réttinda þessar einstaklinga hafi verið í fullu gætt og verði að fullu gætt fyrir landsdómi sérfræðingarnir eru sammála um það ég hef líka leitað víða fanga um það og vel að merkja þetta var rætt fram og til baka í janúar febrúar og mars og þetta varð niðurstaða þingmannanefndarinnar eftir ítarlega skoðun auðvitað þarf þessi þingsályktun að fullnægja öllum reglum um skýrleika og svo framvegis fyrir hvað er brotið höfðað hvenær var það framið og annað slíkt og sakarefni sé afmarkað og skilgreint eftir ábendingar síðasta sérfræðingsins tel ég og við flutningsmenn ákæruna eða þingsályktunina standast fullkomlega og það var mat fjögurra sérfræðinga sá fimmti hefur ekki fjallað þetta mál það hefur líka verið gagnrýnt að landsdómur fjalli um málið aðeins á einu dómstigi auðvitað var leitað svara við þessari spurningu og öllum steinum velt hver var niðurstaðan jú í annarri grein samningsviðauka númer sjö frá tuttugasta og þriðja nóvember nítján hundruð áttatíu og fjögur við mannréttindasáttmála evrópu eða þessi ákvæði fjalla um þau mannréttindi að eiga átt til að að áfrýja sakfellingardómi til æðra dóms í þessum ákvæðum eru gerðar tvær undantekningar önnur sem háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson hefur gagnrýnt að minni háttar mál sem dæmd eru í undirrétti njóti ekki áfrýjunarréttar síðan segir að það er hægt að undanskilja þessa reglu þegar fjallað er um mál viðkomandi manns af æðsta dómi svo háttar hér um landsdóm samsetning hans styður þá niðurstöðu að ákvæði hans standist fyllilega gagnvart mannréttindareglum ég verð að minna á það að mannréttindadómstóll evrópu hefur fjallað um beri álitaefni í dómi í máli árið ninn hann fyrrverandi dómsmálaráðherra sem dæmdur var í fjögra mánaða skilorðsbundið fangelsi með dómi danska ríkisréttarins tuttugasta og öðrum júní nítján hundruð níutíu og fimm mannréttindadómstóll evrópu gerði engar athugasemdir við tilhögunina í fimmta og sjötta kafla frú forseti greinargerðarinnar er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarnefndar alþingis varðandi embættisfærslur ráðherra þessum þáttum málsins munu meðflutningsmenn mínir gera grein fyrir en þar er í þessum köflum ítrekað vísað til skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og tilfærð atriði í gæsalöppum trekk í trekk í trekk í trekk sem kæruatriðin byggja á nákvæmlega tilgreind til dæmis um vísbendingar um þær hættur sem vofðu yfir það eru vísbendingar eftir vísbendingar um þær staðreyndir sem hrönnuðust upp í byrjun árs tvö þúsund og átta og síðar fundurinn sjöunda febrúar fimm önnur skilgreind atriði um hættumerki áhlaup á landsbankann alvarlegar ábendingar frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum frá matsfyrirtækjum erlendum seðlabönkum að íslensku bankarnir væru orðnir allt of stórir alvarlegar ábendingar um að það yrði að fara fram mat og greining á stöðunni alvarlegar ábendingar um eitt og annað um flutninginn meðal annars skipaði fyrrverandi viðskiptaráðherra nýja stjórn í fjármálaeftirlitið í febrúar tvö þúsund og átta og helsta hlutverk formannsins hvert skyldi það hafa verið jú að flytja icesave reikningana í sjálfstæð útibú erlendis það var ekkert að gert bönkunum var bara treyst fyrir því og þeir höfðu engra hagsmuna sérstakra að gæta þar um þetta fjalla aðrir þingmenn hér ég vil að lokum segja það frú forseti varðandi málsbætur hæstvirtur viðskiptaráðherra sem ég viðurkenni að séu fyrir hendi koma til skoðunar við refsiákvörðun við mat á refsingu ekki við ákvörðun um hvort höfða skuli ákæru ég ætla líka að eða það að þetta er erfiðasta og dapurlegasta verk sem ég hef farið í og kaleikur sem ég hef unnið um ævina og hef þó koma fjöru sopið í ákærumálum ég hef unnið þetta skyldustarf af heiðarleika og bestu samvisku og ég vænti þess að meðnefndarmenn mínir í nefndinni geti staðfest það við flutningsmenn áskiljum okkur rétt til að leiðrétta ákæruna og hugsanlega bæta við nýjum ákæruliðum það er von mín frú forseti að umræða um þingsályktun þessa verði málefnaleg og hreinskiptin rétt eins og umfjöllun um skýrslu okkar var hér á þingi nú í vikunni að við föllum ekki í gryfju klækjastjórnmála í pólitískar skotgrafir og gerum þetta í umræðustíl eða föllum í þá gryfjur sem vinnuhópur um siðferði gagnrýnir svo mjög þetta er önnur prófraun á alþingi eftir að skýrslan kom út og virðing alþingis er í húfi frú forseti ég legg að lokum til að þingsályktun þessari verði vísað til þingmannanefndarinnar milli fyrstu og annarrar umræðu eins og sérlög um nefndina áskilja og reyndar einnig þingsköp og áratugahefð um það að þingnefnd sem hefur haft mál til umfjöllunar fylgi því á enda en geti leitað umsagnar annarra nefnda annað felur að mínu mati í